Señor Presidente, la situación en Siria se deteriora dramáticamente ante la consternación de una Europa sumida en la peor crisis de su historia, lo que, lamentablemente, también limita nuestra capacidad de respuesta.

Para muchos de nosotros, la Unión Europea debe incrementarlo de una forma esperable y, a juicio de muchos, impostergable. La Resolución que hoy debatimos plantea también la necesidad de mantener las fronteras abiertas a los refugiados sirios y a los palestinos. Pero, sobre todo, llama a la cooperación en el reparto equitativo de la carga, la cooperación de los países árabes vecinos y, por supuesto, a poner énfasis en el mantenimiento de la ley, el orden y el respeto de los derechos humanos y en la seguridad en el campo de refugiados, para que no se produzcan violaciones intolerables de los derechos humanos.